Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt jelentéstevő képviselőtársaim! Jelenleg az Európai Unió számos tagállamában nagyon jelentős akadályai vannak, hogy a fogyasztók vagy éppen a vállalkozások, különösen benne a kis és középvállalkozások érvényesíteni tudják a jogaikat, pontosan azokat a jogokat, amiket akkor szenvednek el, amikor kártérítési igényük van, éppen versenyjogi szabályok megsértése miatt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos pont ez a mai vita, mert ezeknek az akadályoknak ezzel a jelentéssel immár vége szakad. Kilenc éve kezdődött ez a folyamat, mondhatnám azt is, hogy nagyon hosszú idő, de hát a jó munkához idő kell, és én örülök, hogy ebben a ciklusban ez még beérik és teljesülésbe tud menni. Mindenkinek sok ideje volt a munka elvégzésére, nem úgy Andreas Schwab kollégámnak, akinek kevés ideje volt, de nagyon hatékonyan és nagyon precízen és gyorsan végezte el ezt a munkát, és ezúton is szeretnék gratulálni neki a munkavégzéshez. Azért is gratulálok különösen, mert ez a joganyag lehetőséget ad most már arra, hogy a károsultak az európai jogrendszer hagyományainak tiszteletben tartása mellett meg egyébként még a hagyományok tiszteletben tartása mellett, de nem túlszabályozott keretben tudják hatékonyan érvényesíteni a jogaikat. Nagyon jó volt a területnek a lehatárolása, ami lehetőséget adott arra, hogy tényleg egy új joganyag keletkezzen ezen a területen, úgy mint a kollektív jogorvoslatnak a meghatározása, vagy éppen amit a biztos asszony is említett, a bizonyítékok hozzáférhetőségének a kérdése, vagy a végleges döntések hatásának a kérdése. Nagyon fontos, hogy ez a javaslat kiváló egyensúlyt teremt a felperes és alperes jogai és kötelezettségei között is, és biztosítékokkal szolgálhat a jogvitákban való visszaélésekkel szemben. Nemcsak egy hatékony rendszerről van szó a kárigények érvényesítésére, hanem egy olyan rendszerről, amiben nincsen túlszabályozás, sőt azokat a túlzó ösztönzőket is sikerül a rendszernek elkerülni, amelyek esetleg túlságosan gyakorivá

Nagyon fontosnak tartom kiemelni a konszenzusos vitarendezést, és azt is jónak tartom, hogy amennyiben egy joghatóság megfelelőnek ítélte meg a fizetett kártérítést, akkor ezt később a bírság megállapításakor figyelembe tudják majd venni. Ezen keresetek közös jellemzői, hogy nagyon összetettek, és általában nem tudják kellő időben elindítani ezért fontosnak tartom az egy évvel történő nyugvási időnek a kiterjesztését is.